Quiero, en primer lugar y en su nombre, agradecer a todos los ponentes alternativos el excelente espíritu de cooperación y el intenso trabajo en este informe que hoy se presenta. El informe sobre los sistemas de garantía de seguros responde al impulso de asegurar que los asegurados estén protegidos contra una eventual insolvencia de su compañía, con independencia del lugar donde hayan contratado la póliza. Los sistemas de garantía que existen en la actualidad en los Estados miembros contienen elementos distintos que reflejan los respectivos mercados nacionales. El informe apoya un nivel mínimo de armonización que responda a esta diversidad de los sistemas en los diferentes Estados miembros. El informe pide a la Comisión que presente una directiva de estandarización transfronteriza, en coherencia con los principios del país de origen, que cuente con un nivel de protección coherente de los consumidores en los diferentes tipos de productos en el ámbito de los seguros. También reclama a la Comisión que lleve a cabo evaluaciones de impacto detalladas y consultas públicas sobre la inclusión de los diferentes tipos de seguros, para que exista un terreno de juego equilibrado entre los mercados europeos de seguros. Igualmente, el informe pide a la Comisión que establezca un modelo único para la financiación por parte de las aseguradoras de los sistemas de protección de los asegurados en casos de insolvencia. Saludamos positivamente el anuncio de la Comisión sobre la presentación de un borrador en esta materia. El señor Skinner quiere que transmita además su compromiso para trabajar con igual espíritu de cooperación en las demás legislaciones en el ámbito de los seguros que se están tramitando en estos momentos en el Parlamento Europeo.